Oggi, grazie all'impegno di tutto il nostro team negoziale, che ringrazio, possiamo affermare di aver raggiunto questo obiettivo, rispondendo efficacemente alle richieste di un'Europa più vicina ai bisogni dei nostri cittadini. Una risposta che si incardina su risultati concreti, come l'incremento dei fondi per la lotta al cambiamento climatico e per la cultura, il potenziamento del programma Erasmus per migliaia di studenti e del supporto alle piccole e medie imprese, nonché il rafforzamento delle politiche di vicinato nel bacino del Mediterraneo, che sta diventando troppo spesso teatro di tragedie dovute alla crisi migratoria. Ma non vogliamo fermarci qui, caro Commissario Oettinger. Continueremo quindi a impegnarci per trovare soluzioni che vadano incontro anche alle difficoltà di un settore, quello agroalimentare, vittima delle decisioni dell'amministrazione Trump di imporre tariffe punitive sui nostri prodotti. Abbiamo fatto passi in avanti, importanti, come richiesto dalle nostre dichiarazioni al termine della procedura di conciliazione. Ora ci aspettiamo nei prossimi mesi un supporto concreto per le produzioni agroalimentari europee colpite da questa rappresaglia commerciale.